Estas agencias de calificación propias pueden tener la base jurídica de una fundación o pueden ser directamente una agencia pública e independiente que, por la calidad de sus calificaciones, pueda merecer la confianza de los mercados y evitar los efectos de las calificaciones que hemos venido sufriendo hasta la actualidad.